Lassen Sie mich hier grundsätzlich sagen Jedes intergouvernementale Vorgehen ob notwendig oder nicht, ob erfolgreich oder nicht hat aus unserer Sicht immer einige Defizite keine gemeinschaftsrechtliche Fundierung daher keine Durchsetzungsmöglichkeit der sozialen Grundrechte, der Bürgerrechte, der Freiheitsrechte, der Charta der Grundrechte

Aus der Gefahr der Ideologisierung und gegenseitigen Schuldzuweisung wurde ein Bericht der objektiven Bewertung und der kurz mittel und langfristigen Zukunftsmaßnahmen. Ich danke den Sekretariaten, den Mitarbeitern und allen Kolleginnen und Kollegen, die uns bei den Reisen, im Ausschuss, bei den Sitzungen innerhalb und außerhalb des Ausschusses geholfen haben, aus 915 Änderungsanträgen 52 Kompromisspakete zu schnüren, die im Ausschuss eine Zwei Drittel Mehrheit erhalten haben. Meine Damen und Herren, was war die Ausgangslage? Die Ausgangslage ist die schwierigste Krise in Finanz Wirtschafts und Sozialfragen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Ohne schnelles und entschlossenes solidarisches Verhalten hätte es zu einer größeren politischen Krise als in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts kommen können. Die Union war institutionell, rechtlich, politisch und finanziell auf eine derartige Krise nicht vorbereitet. Die einzige Institution, die handlungsfähig war, war der Internationale Währungsfonds.

Diese beiden Kernziele wurden erreicht! Heute stehen wir vor der Situation, dass in allen Ländern die wirtschaftliche Erholung spürbar ist und hoffentlich auch ab dem nächsten Jahr die Arbeitslosigkeit in einem ausreichenden Ausmaß sinkt. Wir haben in diesem Bericht ich komme zum Schluss auf die Kompetenzwidersprüche, auf die unterschiedliche demokratische Legitimierung, auf den Mangel an Einbindung der Bevölkerung, auf die unterschiedlichen Entscheidungs und Meinungsbildungsprozesse, auf alle Details hingewiesen. Aber wir haben den Fokus auf die Zukunft gerichtet und mittelfristig verlangen wir rules of procedure, wir verlangen eine Wachstums Taskforce, wir verlangen einen Plan B und wir verlangen eine Studie der Kommission über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Langfristig wollen wir einen Europäischen Währungsfonds auf dem Boden des Gemeinschaftsrechts, demokratisch legitimiert durch dieses Haus, kontrolliert von diesem Haus, und die Überlegung, ein eigenes Staatsbankrottverhinderungs Gesetz in die Wege zu leiten, denn der Mangel an Mechanismen, wie europäisch zu handeln ist, wenn Staaten vor der Insolvenz stehen, war ein Teil der Handlungsunfähigkeit und des Glaubwürdigkeitsverlusts bei der Bevölkerung. Ich bitte Sie alle, diesem Bericht Ihre Zustimmung zu geben, und danke nochmals allen Beteiligten!